Zbog Brexita doći će do drukčije preraspodjele sredstava i to je bilo za očekivati. No moramo paziti da teret koji ćemo između sebe podijeliti ne pogodi najviše upravo one najslabije među nama. Najava rezova u Zajedničkoj poljoprivrednoj politici i kohezijskoj politici s pravom je uznemirila neke od najnovijih država članica koje još uvijek kaskaju za razvijenim članicama.

Smanjivanje sredstava koja su drugima puno duže bila dostupna negativno bi se odrazilo na naš razvoj. Dok se nalazimo u predvorju nove recesije, moramo misliti na reforme i povećanje otpornosti na krizu.